Herr Präsident! Herr Minister Chastel hat eingangs gesagt Die OSZE sucht neue Dynamik. Dieses Parlament möchte dazu beitragen, dass sie diese Dynamik auch findet.

Neuer Schwung ist von verschiedenen Seiten an die OSZE herangetragen worden. Zum Beispiel haben Vorschläge des amerikanischen Vizepräsidenten durchaus eine positive Rolle gespielt. Aber wir brauchen jetzt eine klarere Definition der Ziele des Korfu Prozesses.

Alle drei Dimensionen der OSZE sollen gestärkt werden, insbesondere das Büro für Demokratie und Menschenrechte. Aber wir wollen auch neue Schritte gehen.

Zum Beispiel wirft er die Frage auf, ob es nicht möglich sein soll, dass die Europäische Union in Zukunft im Rahmen ihrer Gemeinsamen Sicherheits und Verteidigungspolitik Missionen unter einem Mandat der OSZE übernimmt. Zum Beispiel wäre es im Falle Kirgisistans sehr positiv gewesen, wir hätten eine solche Option gehabt und hätten dort, z. B. zusammen mit russischen Partnern, so etwas machen können. Außerdem wird

Seite, die eine neue Diskussion über gemeinsame Sicherheit im euro atlantischen Raum für notwendig halten. Ich bin überzeugt Die OSZE wird unverzichtbar bleiben für die gemeinsame euro atlantische Sicherheitsarchitektur, und ich hoffe, wir werden hilfreich sein, dass dies auch erfolgreich ist.